Señor presidente, saludamos que se den pasos hacia un reparto más proporcional de los escaños entre los diferentes países y, por ello, vamos a votar a favor justamente de este informe. Sin embargo, nosotros creemos que hay que ser mucho más ambiciosos, que los principales problemas que atañen a este Parlamento y a la ciudadanía no son ni el número de escaños ni cómo se eligen esos escaños, sino la falta de una democracia real en las instituciones europeas. Necesitamos más competencias para el Parlamento Europeo, que es el único órgano directamente elegido por los europeos y las europeas. Si queremos combatir la desafección ciudadana hacia el proyecto europeo, lo que verdaderamente necesitamos son propuestas sociales y económicas que mejoren la vida de la gente, como, por ejemplo, una armonización fiscal, una renta básica europea, el combate efectivo contra los paraísos fiscales o poner bajo control social al Banco Central Europeo.

Un verdadero sabotaje neoliberal al proyecto europeo. Urge emprender un giro de 180 grados en las políticas europeas y no contentarnos simplemente con reformas cosméticas.